er tvö hundruð tuttugustu og fimmta mál þingsins frumvarp þetta er samið af nefnd sem viðskiptaráðherra skipaði þann átjánda september tvö þúsund og sjö til þess að semja frumvarp til innleiðingar á tilskipun um endurtryggingar þótt skipunarbréf nefndarinnar hafi afmarkað verkefnið við innleiðinguna á sínum tíma varð fljótlega ljóst að innleiðingin kallaði á slíkar breytingar á lögum um vátryggingastarfsemi að ekki yrði hjá því komist að endurskoða þau lög í heild sinni meginástæða þess er að frá því núgildandi lög um vátryggingastarfsemi komu til framkvæmda hefur þeim verið breytt fjölmörgum sinnum en samþykkt þeirra á sínum tíma var hluti af aðlögun innlends réttar að löggjöf evrópusambandsins þá hafa heilu kaflar laganna verið felldir brott eða breytt að verulegu leyti bæði vegna sérlaga um vátryggingamiðlun og eins vegna samþykktar á nýjum vátryggingarsamningalögum árið tvö þúsund og fjögur upphaflegu lögin innleiddu þær gerðir e s b á vátryggingasviði sem þá voru í gildi frá gildistöku þeirra hafa verið innleiddar þær gerðir á vátryggingasviði sem skylt hefur verið að innleiða samkvæmt samningnum um evrópska efnahagssvæðið í athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins er sérstaklega tilgreint hvort verið sé að innleiða ákvæði endurtryggingatilskipunarinnar gera tillögur til breytinga á gildandi ákvæðum án þess að það tengist sérstaklega innleiðingunni eða hvort viðkomandi grein eigi sér samsvörun í gildandi lögum til skýringa skal þess getið að á mörgum sviðum eru ákvæði endurtryggingatilskipunarinnar spegilmynd ákvæða tilskipana um skaða og líftryggingar í þeim tilvikum hafa ákvæðin í allflestum tilvikum þegar verið innleidd og því var eðlilegt að innleiðing endurtryggingatilskipunarinnar yrði gerð samhliða heildarendurskoðun á lögum um vátryggingastarfsemi þar sem tilefni frumvarps þessa er innleiðing endurtryggingatilskipunarinnar er rétt að fara nokkrum orðum um helstu ákvæði hennar

lög númer sextíu nítján hundruð níutíu og fjögur fjalla um vátryggingastarfsemi bæði um frum og endurtryggingastarfsemi með hugtakinu vátryggingafélag er í lögunum átt við félög sem stunda bæði frum og endurtryggingastarfsemi af vátryggingafélögum með starfsleyfi í dag hefur íslensk endurtrygging h f ávallt starfað eingöngu í endurtryggingastarfsemi að auki hefur trygging h f hin seinni ár eingöngu unnið að uppgjöri eldri endurtryggingaskuldbindinga eftir flutning frumtryggingastofns félagsins til tryggingamiðstöðvarinnar h f í gildandi lögum er kveðið á um að enginn megi í atvinnuskyni stuðla að því að innlend vátryggingaráhætta sé frumtryggð annars staðar en hjá vátryggingafélögum sem hér hafa starfsleyfi hins vegar eru í gildandi lögum engin takmörk á því hvar vátryggingaráhætta er endurtryggð í fyrsta tilskipun e s b eins og henni hefur verið breytt er að finna ákvæði um starfsemi félaga sem sérhæfa sig í frumtryggingum á evrópska efnahagssvæðinu var á sama hátt ekki að finna

um endurtryggingar er því að samræma eftirlit með endurtryggingastarfsemi og styrkja innri markaðinn hvað varðar vátryggingastarfsemi tilskipunin er í samræmi við alþjóðlega staðla um eftirlit með endurtryggingastarfsemi sem unnir hafa verið af alþjóðasamtökum eftirlitsstjórnvalda á vátryggingasviði á sama hátt og í frumtryggingastarfsemi veitir starfsleyfi í endurtryggingum í einu aðildarríkja evrópska efnahagssvæðisins möguleika til að starfa á öllu svæðinu til að vernda hagsmuni neytanda og vegna ólíkra ákvæða laga um vátryggingarsamninga á evrópska efnahagssvæðinu þurfa frumtryggingafélög að tilkynna heimaeftirlitsstjórnvöldum sínum um fyrirætlanir um að hefja starfsemi í öðrum ríkjum svæðisins eftirlitsstjórnvöld heimaríkis tilkynna eftirlitsstjórnvöldum gistiríkis um starfsemina og votta að vátryggingafélagið uppfylli kröfur um lágmarksgjaldþol slík skilyrði eru hins vegar ekki í endurtryggingatilskipuninni flest ákvæði

tilskipana um skaðatryggingar og líftryggingar og felur innleiðing þeirra því í sér takmörkuð áhrif á innleiðingarákvæði gildandi laga um vátryggingastarfsemi helstu frávik frá ákvæðum skaða og líftryggingatilskipana lúta að því að starfsemi með endurtryggingar eru í reynd alþjóðleg frumvarpið gerir nokkrar tillögur til breytinga sem hvorki tengjast innleiðingu endurtryggingatilskipunarinnar né eru umritun gildandi ákvæða það er eru hrein nýmæli er rétt að geta helstu nýmælanna og verður grein gerð fyrir þeim í þeirri röð sem þær eru í frumvarpinu frumvarpið leggur til að íslensk vátryggingafélög skuli rekin í hlutafélagaformi gildandi lög gera bæði ráð fyrir hlutafélagaformi sem og því að unnt sé að reka vátryggingafélag sem gagnkvæmt félag en þegar gildandi lög komu til framkvæmda voru starfandi allnokkur slík í dag eru engin gagnkvæm vátryggingafélög með starfsemi þetta félagaform er hins vegar þekkt á öðrum norðurlöndum og munu nokkur gagnkvæm félög enn starfandi þar í danmörku er nokkur fjöldi smárra á danskan mælikvarða gagnkvæmra vátryggingafélaga sem veita þjónustu á afmörkuðum sviðum í nokkrum e e s ríkjum meðal annars flestum hinna nýrri er hins vegar ekki heimilt að stofna vátryggingafélög með öðru formi en sem hlutafélög svo virðist sem gagnkvæma formið dugi vart á markaði þar sem virk samkeppni er gagnkvæm félög eiga oft í erfiðleikum ef þau þurfa að bæta fjárhagsstöðu sína þau geta ekki líkt og hlutafélög aukið eigið fé félagsins með útgáfu nýrra hlutabréfa gagnkvæma formið virðist einkum henta þegar um sérhæfðar vátryggingar er að ræða í takmörkuðum rekstri þá erfiðleika sem gagnkvæmu vátryggingafélögin lentu í hér á landi má fyrst og fremst rekja til vandræða þeirra við að hlúa að fjárhagslegum styrk sínum á markaði lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi voru samþykkt eftir gildistöku gildandi laga og lagabreytingar sem urðu á ákvæðum um réttarsamband vátryggingartaka og vátryggingafélags við gildistöku nýrra laga um vátryggingarsamninga gera það nauðsynlegt að afmarka betur en gildandi lög hvenær fjármálaeftirlitið getur gripið til aðgerða og viðurlaga séu hagsmunir neytenda ekki hafðir til hliðsjónar í samræmi við þetta leggur frumvarpið til að fjármálaeftirlitið hafi heimild til að grípa til ráðstafana ef það telur að starfsemi vátryggingafélags sé ekki í samræmi við góða viðskiptahætti eða venjur fjármálaeftirlitinu ber að meta það hverju sinni hvort tilefni er til ráðstafana á grundvelli þeirra heimilda sem eftirlitið hefur hefur fjármálaeftirlitið um árabil starfrækt upplýsinga og leiðbeiningaþjónustu fyrir viðskiptavini eftirlitsskyldra aðila þeir geta beint fyrirspurnum til eftirlitsins ýmist almenns eðlis varðandi starfshætti eftirlitsskyldra aðila eða í tengslum við tiltekin mál fjármálaeftirlitið hefur hins vegar ekki úrskurðarvald í einstökum ágreiningsmálum eða sker úr um réttindi og skyldur aðila að einkarétti eða ágreiningi um sönnun málsatvika þau úrræði sem einstaklingum og lögaðilum standa til boða til að leita réttar síns vegna einstakra viðskipta við vátryggingafélög eru úrskurðarnefnd í vátryggingamálum eftir atvikum gerðardómar og almennir dómstólar frumvarpið leggur til töluverðar breytingar á ákvæðum um stofnun og starfsleyfi vátryggingafélags taka þær mið af lögum um fjármálafyrirtæki

er lagt til að fjármálaeftirlitið veiti starfsleyfi vátryggingafélags en samkvæmt gildandi lögum er það viðskiptaráðherra sem veitir starfsleyfið er breyting þessi lögð til til samræmis við það sem gildir um önnur fjármálafyrirtæki af þessu leiðir að komi til starfsleyfissviptingar er það fjármálaeftirlitið en ekki ráðherra sem tekur ákvörðun um leyfissviptingu frumvarpið leggur til breytingar á ákvæðum um meðferð virks eignarhlutar leggur það til að atkvæðisréttur aðila sem eignast eða eykur við virkan eignarhlut

alvarleika þess að aðili brýtur af ásetningi gegn rökstuddri niðurstöðu eftirlitsaðila þykir rétt að takmarka enn frekar athafnir slíkra aðila með tilliti til fjármálamarkaðarins og trúverðugleika hans fjármálaeftirlitið fer gaumgæfilega yfir tilkynningar aðila um að þeir hyggist eignast eða auka við virkan eignarhlut við þá yfirferð leitar eftirlitið staðfestingar á hæfi aðila til að fara með hlutinn og rökstyður niðurstöðu sína komist það að þeirri niðurstöðu að aðilinn sé ekki hæfur til að fara með hann frumvarpið leggur til þrengingu á heimildum til setu í stjórn vátryggingafélags bæði er fjölgað upptalningu þeirra laga sem væntanlegir stjórnarmenn mega ekki hafa gerst brotlegir við og eins eru þrengd skilyrði fyrir því að aðilar í hagsmunasambandi eða aðilar í hagsmunasambandi við samkeppnisaðila viðkomandi félags geti tekið sæti í stjórn ástæða þess að frumvarpið leggur til þessa þrengingu er gagnrýni á þröngt eignarhald á innlendum fjármálamarkaði er talin

með frumvarpinu eru lögð til ný ákvæði um gagnsæi í störfum fjármálaeftirlitsins til þess að taka af allan vafa um að fjármálaeftirlitinu sé heimilt að birta opinberlega niðurstöður í málum eða athugunum er talið nauðsynlegt að jákvætt ákvæði í þá veru sé að finna í þessum lögum eins og áður segir var upphaflegi tilgangurinn með frumvarpinu að innleiða þessa tilteknu tilskipun við nánari skoðun á lögunum þótti rétt að fara mjög vandlega yfir gildandi lög með tilliti til breytinga sem gerðar höfðu verið á þeim í gegnum tíðina jafnframt þessu hafði eftirlitsstofnun efta bent á nokkur ákvæði eldri tilskipana sem stofnunin taldi að ekki hefðu verið innleidd með fullnægjandi hætti þá var tilefnið einnig nýtt til þess að aðlaga ákvæði um virkan eignarhlut ákvæðum tilskipunarinnar eins og ég gerði grein fyrir í upphafinu er í athugasemdum um einstaka greinar skilmerkilega fjallað um það hvort viðkomandi grein sé til innleiðingar á endurtryggingatilskipuninni öðrum tilskipunum eða hvort um sé að ræða séríslensk